și că acestea ar avea consecințe nedorite din punct de vedere socioeconomic și regional.

Un număr mare de persoane din aceste regiuni lucrează în mine sau dețin ocupații aferente sectorului. Consecințele acestor măsuri ar putea fi nefaste, mergând până la sărăcirea în întregime a unor comunități. De aceea trebuie elaborată rapid o strategie de recalificare a lucrătorilor afectați de planurile de închidere a minelor. Totodată este necesar un sprijin special din fondurile structurale ale Uniunii Europene pentru întrajutorarea regiunilor care vor avea de suferit de pe urma acestor măsuri. În plus, lucrătorii minieri și familiile acestora își pot pierde încrederea în procesul politic prin care se iau astfel de decizii, care îi afectează în mod direct, dacă acestea se iau într un moment nepotrivit. Trebuie să ne îndreptăm privirea în egală măsură asupra regiunilor slab populate, care vor avea cel mai mult de suferit în plan socioeconomic. Nu cred că 2014 este un termen realist pentru închiderea minelor. Pe de altă parte, propunerea termenului de 2020, făcută practic de Comisia ITRE, nu s a bucurat de suficient ecou pozitiv și, de aceea, consider că putem găsi un numitor comun în anul 2018. Vreau să mai menționez faptul că industria cărbunelui este parte integrantă a politicii europene și reprezintă o sursă proprie și garantează astfel securitatea în aprovizionare. Este nevoie de o perioadă de tranziție care să permită trecerea spre competitivitatea acestor mine și a acelor mine care ar putea deveni competitive pentru a asigura acces la cărbunele european și pentru a evita efecte socioeconomice nefaste.